Muszę powiedzieć, że problemy poszczególnych rządów czy symulowanie reform nie może zastąpić rzeczywistej współpracy z tymi, którzy mają aspiracje z obywatelami tych państw, z przedsiębiorcami, z przedstawicielami wspólnot lokalnych.

Dopiero od niedawna mają możliwość spotykania się z nami na zasadzie ruchu bezwizowego.

Dla nich też musimy przebudować strategię i odnowić ją, bo Gruzja, Mołdawia i Ukraina zasługują na więcej. Te społeczeństwa zasługują na więcej, bo widzą w nas także nadzieję na poprawę swojego poziomu życia i na rozwój. Musimy o tym pamiętać, bo oni liczą na nas, i pomimo problemów, które napotykamy w poszczególnych krajach rzeczywiście czasem następuje regres nie możemy odpuszczać i nie wolno nam tych społeczeństw w ich aspiracji zostawić.